Señor presidente, tengo la impresión de que, una vez más, estamos discutiendo sobre Venezuela pensando más en las estrategias de la oposición al Gobierno de España que en un debate serio sobre qué tiene que hacer la Unión Europea en este caso. Y, miren, yo les escucho, la verdad, y mi problema es que no sé qué proponen. Prácticamente en enero hará dos años de la operación de reconocimiento del señor Guaidó —que, por cierto, les recuerdo que no ha sido reconocido por parte de la Unión Europea—, y ¿dónde les ha llevado eso? ¿Qué es lo que proponen? La única solución se la digo yo es lo que está intentando el alto representante, que es sentar en una mesa a oposición y Gobierno para celebrar unas elecciones libres y reconocidas por ambas partes.

Por cierto, con una misión que es un mecanismo —como muy bien ha explicado el alto representante— habitual de la diplomacia europea, y necesitamos que se desarrollen más misiones como estas. Y una última cosa —permítanme— a las delegaciones españolas del Partido Popular y de Renew me parece una manera un tanto extraña de defender la democracia en el mundo firmar cartas dirigidas a nuestras instituciones junto con la extrema derecha española